Con el resto de los informes daremos un paso, pequeño. Y la muestra de ello será que en la próxima legislatura veremos un quinto paquete ferroviario. Creo que tenemos que tratar este asunto con menos demagogia, más realismo, más transparencia y queriendo entre todos crear ese espacio ferroviario que necesitan las personas y el sector, porque necesitamos reducir las emisiones, innovar en este sector por encima de otros países como los del sudeste asiático, reducir los costes y dar un servicio más eficaz a los usuarios, con empleos de calidad.